Nigeria ze względu na swój rozmiar, położenie, ludność zajmuje zupełnie kluczową pozycję w Afryce i jest miejscem, które odbija wszystkie geopolityczne, polityczne i społeczne problemy tego kontynentu. My musimy zrobić wszystko, żeby udzielić pełnego poparcia władzom Nigerii w walce z Boko Haram.

Oczywiście świat potrzebuje, Afryka potrzebuje Nigerii skonsolidowanej, ale napięcia ściśle polityczne powinny być rozwiązywane w drodze dialogu.